Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le retrait annoncé des États Unis de l'accord de Paris justifie plus que jamais une action dans le cadre des organisations internationales dont les États Unis sont encore membres.

Aussi, ce n'est pas la signature, la ratification et l'application des accords de Paris par l'Union européenne qui feront revenir les États Unis au cœur d'une action pragmatique, efficace et mondiale pour le climat. Enfin, l'Union européenne n'est pas à une contradiction près en voulant réduire les émissions d'un côté, tout en défendant, de l'autre, des modèles de libre échange qui ne font qu'aggraver ces émissions. En matière écologique, les circuits courts, la relocalisation des entreprises et le patriotisme économique, que nous proposons depuis des années, ne sont pas le problème, mais la solution.